Wir haben genau geprüft, und wir haben nur sehr selektiv Ansätze der Kommission in unserem Vorschlag wieder auf den ursprünglichen Stand gebracht. Das richtige Signal muss aber auch heißen, dass es keinen Sinn macht, gerade dort zu kürzen, wo es einen europäischen Mehrwert gibt, denn davon werden wir nicht reicher, sondern ärmer! Wachstum zu versprechen und dann das Geld zu verweigern, mit dem man dieses Wachstum anschieben will, ist Unsinn. In den Vorschlägen des Rates werden die Zahlungen gerade im Bereich des für die kleinen und mittleren Unternehmen entscheidenden Programms für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation so dramatisch zusammengestrichen, dass die Mittel im nächsten Jahr noch nicht einmal ein halbes Jahr reichen würden.